Dans votre communication de la semaine dernière, il n'y a strictement rien sur ce sujet. Ma question, qui est assez largement partagée par les collègues du Parlement européen, quels que soient les groupes, est la suivante allez vous proposer dans les prochaines semaines un plan de coordination fiscale pour donner aux États membres les moyens de retrouver des marges de manœuvre afin de pouvoir augmenter certains impôts, ce qu'ils ne peuvent pas faire séparément? C'est la valeur ajoutée de la Commission européenne aujourd'hui. Il n'y a rien de prévu malheureusement... M. Verhofstadt disait que vous aviez un droit d'initiative. Aujourd'hui, vous avez un devoir d'initiative en la matière.